Bezpečnostné zložky hneď po incidente uzavreli prístup do kláštora a uplatňujú na prípad prísne informačné embargo. Čínsky národ patrí k najstarším kultúrnym a civilizovaným národom sveta, preto nedokážem pochopiť, kde sa v najvyšších predstaviteľoch tohto veľkého, vzdelaného a slušného národa berie toľká nenávisť a zloba voči nepočetnému bezbrannému tibetskému ľudu, ktorý nechce nič viac, iba si udržiavať vlastnú kultúru a vieru. Možno by preto bolo dobré aj 19. zasadnutie Rady Organizácie spojených národov pre ľudské práva využiť na to, aby sme lídrom svetových mocností pripomenuli, že ak chceme mať lepší svet, musí byť aj ich správanie určované slušnosťou, múdrosťou a veľkorysosťou k slabším.